Ich glaube, man müsste in vielen Bereichen darauf achten, dass der Volkspartei vielleicht auch einmal der Begriff Volk aus dem Namen genommen wird, denn die Menschen dürften in Ihren Überlegungen, die ich heute hier so höre, gar keine Rolle mehr spielen. Wir brauchen eine Politik, die dazu beiträgt, dass der Wirtschaftsstandort Europa abgesichert wird da bin ich bei Ihnen. Nur das, was heute passiert, ist zwar nicht die Wurzel des Übels, aber es setzt das Übel fort!